La raison de cette discrimination, c'est notre capacité d'être mères, de porter des enfants.

C'est cela qui nous expose à des discriminations, c'est cela que l'employeur considère comme étant un risque par rapport à l'emploi et par rapport à la carrière.

Nous pourrions aller plus loin, surtout en ce qui concerne le salaire. Je pense que nous évaluerons la situation.

C'est un nouveau droit qui est ouvert, et nous devrons l'évaluer. Alors je vous dis merci, Madame la Commissaire, pour le travail qui a été fait pour ce pas en avant, mais nous devrons bien entendu vérifier attentivement la transposition de cette directive. Cette directive n'est qu'un plancher et, par conséquent, chaque État membre qui se sent plus généreux pour aller vers plus d'égalité est, bien entendu, le bienvenu en matière de lutte contre la discrimination. Mais nous aurons aussi un travail à faire ici, dans ce Parlement, pour veiller à ce que cette directive aille bien dans le sens d'une lutte contre toutes les discriminations qui sont commises aujourd'hui à l'égard des femmes sur le marché du travail.